În primul rând, vreau să mi exprim dezamăgirea față de eșecul concilierii. Deși au trecut luni întregi de muncă, ani chiar, rezultatul este decepționant, mai ales în condițiile în care acordul era posibil pentru multe elemente din dosar.

În privința alimentelor provenite de la animale clonate și urmașii acestora, Parlamentul a avut dreptate când și a menținut punctul de vedere fundamentat pe principii. Suntem conștienți că reprezentăm voința cetățenilor europeni atunci când ne opunem prezenței în lanțul alimentar a animalelor clonate și urmașilor acestora. În timpul negocierii, Consiliul a ignorat aceste îngrijorări legitime, lucru profund regretabil. Dacă am fi acceptat propunerea finală a Consiliului, ar fi fost imposibil să pretindem că am apărat dorința cetățenilor de a nu avea pe masă carne clonată. Nu am fost pregătiți să aprobăm legi care ar fi permis intrarea pe piață a alimentelor provenite de la urmașii animalelor clonate fără că acestea să fie etichetate. Privind către viitor, aș vrea să reamintesc Comisiei de angajamentele pe care și le a asumat în octombrie 2010, în primul rând interzicerea tehnicilor de clonare pentru producerea de alimente în Uniunea Europeană. Apoi, stabilirea unor sisteme de trasabilitate a materialului reproducător provenit de la animale clonate în afara UE. Aceste angajamente au fost asumate în mod repetat și ele trebuie să se regăsească în noile propuneri.